Je pense qu'il faut vraiment que l'Europe ait une stratégie claire, ait une vision, et ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui on donne plus le sentiment de subir que d'agir. Et pourtant il faut agir, il faut agir dans deux directions.

C'est la seule façon de lutter contre l'immigration illégale il faut donner, par exemple, des visas à entrées multiples qui permettent à un migrant de venir travailler quelques mois, de repartir chez lui et de revenir éventuellement quand il a du travail. Il faut lutter contre tous les employeurs je pense aux domaines de l'agriculture, du BTP qui emploient illégalement les clandestins, et il faut en même temps permettre que les réadmissions soient effectives.